Hvala za besedo, gospod podpredsednik. najlepša hvala za vprašanje. Poslanke, poslanci, tudi mene zelo veseli mogoče - čeprav ni na vprašanje, ampak da smo končno uspeli tudi znotraj strokovnih služb urediti, da je Maistrova knjižnica kot taka, ki ima veliko simbolno moč in tudi sama po gradivu, ker ima skoraj vsa pomembna dela slovenskih avtorjev in izjemne zbirke periodike iz devetnajstega in prve polovice dvajsetega stoletja - da smo jo lahko dali vrednost, ki jo ki si jo vsekakor zasluži. in tukaj bi se rad zahvalil tudi poslancem, ki so dali te pobude in ki so vztrajali na tem, da se je to končno zgodilo. Sedaj pa glede vprašanja. Glede osrednje knjižnice v Mariboru. Jaz samo kot minister sem bil že dvakrat v Mariboru in sem si lokacijo pogledal. Tako lokacijo, kjer je sedaj knjižnica. Moram povedati, da lokacija knjižnice in razmere, v katerih je knjižnica - tako za samo gradivo knjižnično kot tudi za same delavce -, je nevzdržna. In v bistvu bi verjetno po vseh pravilih nekih inšpekcijskih morali knjižnico tudi zapreti. Tako da situacija, kakršna je - ne se ne more več tako nadaljevati. jaz upam, da po drugem krogu lokalnih volitev, ko bo vzpostavljena oblast in bo zaprisegel nov župan v Mariboru, da bomo v dialogu z ministrstvom - ministrstvo je že v preteklih letih, že moji predhodniki v bistvu so nakazali možne rešitve. Moram povedati, da tudi če pogledamo zgodovino Mariborske knjižnice, je bilo tudi že kar nekaj denarja iz strani proračuna zagotovljeno za urejanje knjižnice, ampak iz strani občine in takratnih takratnega župana enostavno ni bilo, ker je bil dogovor, da polovico denarja priskrbi občina, drugo polovico pa priskrbi ministrstvo. Takrat je bilo iz strani ministrstva to odobreno in smo ta denar imeli tudi na razpolago, a se žal do tega do realizacije tega projekta ni prišlo. Kot jaz razumem situacijo, trenutno niti še ne vejo čisto točno v Mariboru, na katerem mestu naj bi knjižnica bila. Se pravi, kateri projekt od teh naj bi bil realiziran. Lahko pa kot minister obljubim, da vsekakor situacija takšna, kakršna je, se ne more nadaljevati in jo je treba rešiti in da bo ministrstvo tako s sredstvi znotraj ministrstva, kot tudi s pomočjo pri črpanju evropskih sredstev pomagalo, da bo do tega prišlo, ker v tem času, v teh dveh mesecih, sem si kar nekaj knjižnic ogledal, in se mi zdi Maribor, kot drugo največje mesto, kot zelo kulturno mesto, da si zasluži sodobno knjižnico, in se bom vsekakor zavzemal, da bi do tega tudi prišlo. Hvala.